Consider că agricultorii europeni au dreptul la venituri decente, iar acestea, alături de asigurarea securității alimentare, reprezintă un fundament al legitimității păstrării PAC. Este nevoie însă de mai multă echitate în distribuirea plăților directe, atât între statele membre, cât și între fermieri. Sper ca viitoarea propunere legislativă să ofere o soluție pentru eliminarea decalajelor nedrepte. Totodată, vreau să mulțumesc Comisiei pentru intenția de a introduce un program de finanțare simplificat pentru fermele mici. La fel de importante sunt și programele pentru tinerii agricultori. Aceștia trebuie să fie sprijiniți să înceapă activități agricole, atât pentru a contribui la dezvoltarea rurală, dar și pentru a asigura un schimb de generații absolut necesar pentru viitorul pe termen mediu și lung al agriculturii europene.